Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour moi, l'élément central d'InvestEU est de continuer à tourner le dos à une politique d'austérité et d'investir dans des projets innovants, durables, et qui risqueraient de ne pas trouver d'investisseurs sans le soutien de l'Union européenne.